Plusieurs États membres ont un début de législation et nous sommes d'ailleurs, nous les Européens, leaders mondiaux des drones, avec plus de la moitié des entreprises mondiales dans ce secteur.

Il est manifeste que ce rapport apporte des réponses très claires, notamment à la Commission la protection des données est indispensable, la vie privée doit absolument être protégée.